Mehr Fairness für entsandte Arbeitnehmer. Bessere Kontrollen gegen Sozialdumping und Scheinselbständigkeit. Sicherheit auch für unsere Unternehmer. Das ist eigentlich das, was morgen herauskommen wird, und das ist ein großer Erfolg dieser Entsenderichtlinie. Was Sie hier tun, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ist doch nur Wahlkampfgetöse. Sie wollen keine neuen Jobs, Sie wollen keine neuen Arbeitsplätze, Sie wollen keine soziale Marktwirtschaft! Martin Schulz ist der, der unsere soziale Marktwirtschaft in den Graben fahren will. Wenn ich die SPD Kollegin gerade gehört habe, dann muss ich sagen Gute Nacht, Europa, und nicht Aufbruch in Europa. Wir können stolz sein auf diesen Kompromiss, der von unserer Kollegin Jazłowiecka ausgearbeitet wurde, und wir sollten ihn nutzen. Wenn jetzt Gewerkschaftsseiten und Linke aus ganz Europa meinen, mit nationalistischen Interessen, mit Eigeninteressen, mit Eigenbrötelei alles kaputt zu machen, was wir in diesem Binnenmarkt erreicht haben, dann kriegen sie die Quittung, und zwar am 25.Mai, bei dieser Europawahl. Wir wollen die soziale Marktwirtschaft für alle unsere Arbeitnehmer, aber auch für unsere Unternehmer. Und wenn wir gemeinsam morgen einen solchen Kompromiss möglich machen, dann ist es gut so, und deswegen werden wir ihn auch morgen unterstützen.